Megszavaztam ezt a jelentést, amely viszonylag komoly lépéseket tesz a prostitúció megelőzése és kezelése terén.

Lunacek asszony könnyen beszélt olyan elragadtatással arról, hogy a prostitúció micsoda szabad döntés, és tulajdonképpen milyen rendben lévő dolog, amikor nem osztrák nők mennek nyomorúságukban Magyarországra vagy Romániába prostituáltként, és nem is osztrák nőket rabolnak el és tesznek a nőkereskedelem áldozatává kelet európai posztkommunista országokban, hanem fordítva. Csodálkoztam azon, hogy amikor a homoszexualitásról szóló vita volt, olyan odaadással és áhítattal beszélt a szeretetről, és ugyanezt nem tapasztaltam vele kapcsolatban a prostitúcióról szóló vitában.